Wir haben gemeinsame Wirtschaftsinteressen, wir haben eine gemeinsame Geschichte, die NATO Mitgliedschaft der Türkei, die Verbundenheit dorten, viele türkische Menschen leben in Europa und auch viele Europäer in der Türkei und natürlich auch das Engagement der Türkei bei der Flüchtlingsfrage. Das muss man festhalten, es gibt viel Partnerschaft. Aber es ändert sich etwas offensichtlich und deswegen hat die EVP Fraktion die heutige Debatte beantragt, weil wir Sorgen haben, beispielsweise die dauerhaften Attacken des türkischen Militärs gegen die griechische Grenze, die illegalen Bohrungen, die Aktivitäten jetzt in Libyen, wo es selbst zu Konflikten mit französischen Kriegsschiffen gekommen ist, und natürlich auch im Inneren die Medienfreiheit, die Zivilgesellschaft ist unter Druck, und on top der Missbrauch von Migranten an der Außengrenze mit den Attacken dort. Die Türkei entfernt sich massiv von den Werten, von den Ideen der Europäischen Union, und deswegen möchte ich zunächst Danke sagen bei Nikos Anastasiadis und bei Kyriakos Mitsotakis, die an der Außengrenze, an der türkischen Grenze für uns Europäer gemeinsam Verantwortung tragen. Gerade im Februar bei den Attacken durch die illegalen Zuwanderungsversuche wurde dies deutlich, und die Botschaft ist Wir lassen uns von Erdoğan nicht erpressen. Das ist die Botschaft dahinter. Wir müssen klarstellen, dass die Probleme in der Region nicht griechisch türkische, nicht zyprisch türkische Probleme sind, sondern es sind EU türkische Probleme. Wir dürfen die zwei Staaten dort nicht alleinlassen.

Wir haben auch unsere Möglichkeiten zu reagieren, und die customs union die für die Türkei von existenzieller wirtschaftlicher Bedeutung ist, ist dabei eines dieser Tools.

Die Beitrittsgespräche, die wir mit der Türkei führen, waren ein Fehler. Es hat auf der türkischen Seite zu viel Enttäuschung geführt, und in Europa gibt es in weiten Bereichen keine Bereitschaft, die Türkei aufzunehmen. Deswegen sollten wir dieses Kapitel beenden und ein neues Kapitel der Partnerschaft aufschlagen. Die Beitrittsgespräche sollten beendet werden, und wir müssen mit der Türkei zur einer neuen Partnerschaft kommen. Wir hoffen, dass Ankara dazu bereit ist.